Stáva sa často, že snaha udržať jednotný trh sa deje na úkor sociálnych práv a dodržiavania akýchsi národných tradícií na trhu práce. V súčasnosti navyše jednotný trh čelí aj iným problémom, keďže ekonomická kríza sa negatívne podpisuje pod vyhliadky na jeho ďalší úspešný rozvoj. Považujem však za potrebné do právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu zakomponovať sociálnu zložku, aby sa daná politika skutočne zameriavala na občanov a aby bola aj prostredníctvom dodržiavania sociálnych práv a práv pracovníkov zabezpečená súdržnosť. Malo by byť spoločnou snahou pričiniť sa, aby jednotný trh a jeho fungovanie bolo prínosom pre občanov a aj podniky, a prispieval by tak celkovo k nárastu európskej konkurencieschopnosti. Prijímané legislatívne opatrenia musíme zamerať aj na napĺňanie cieľov, akými sú stabilná a zodpovedná politika odmeňovania či primerané zastúpenie žien na vedúcich postoch.